Die gewaltsamen Proteste im Vorfeld, bei denen zehn Menschen ihr Leben verloren haben, die brutalen gewaltsamen Auseinandersetzungen vom 6. August zwischen Polizeikräften und streikenden Minenarbeitern in Marikana, bei denen 34 Personen getötet und 78 teils schwer verletzt wurden, sind die blutigsten seit dem Ende der Apartheid in Südafrika. Eine solche Form der Eskalation ist zutiefst zu verurteilen. Die Unruhen im Vorfeld und auch die Geschehnisse selbst sind aber das Ergebnis der großen sozialen Disparitäten im Land und sollten zu einer verstärkten Auseinandersetzung mit den Ursachen führen. Ebenso zeigt die Entwicklung hin zu diesem Zwischenfall, dass ein verbessertes Krisenmanagement gerade für die für die Sicherheit zuständigen Kräfte dringend vonnöten ist. Der Vertrauensverlust in die Sicherheitskräfte kann nur durch größtmögliche Transparenz, Unparteilichkeit und faire juristische Prozesse überwunden werden.

Die südafrikanische Regierung muss daher geeignete Schritte unternehmen, um die tiefgreifenden Auswirkungen, aber vor allem auch die Ursachen entschieden anzugehen. Bessere Schulungen für Sicherheitskräfte und Deeskalationstrainings, bessere rechtliche Rahmenbedingungen für die Auseinandersetzungen der Sozialpartner und eine beherzte Aufklärung, die transparent und fair ist, das ist im Moment angesagt, und dabei sollten wir unsere südafrikanischen Partner unterstützen.